Ich habe zwei ganz konkrete Fragen. Die eine Frage ist, ob Herr Kollege Rouček sich darüber im Klaren ist, dass die tschechische Regierung dem ehemaligen Wirtschaftsminister der Ukraine, Herrn Danylyschyn, politisches Asyl gewährt hat das man ja nur dann gewährt, wenn mit politischer Verfolgung zu rechnen ist und wie er diesen Tatbestand bewertet.